forseti vill tilkynna að borist hafa tvö bréf um frestun á því að skrifleg svör berist það er frá efnahags og viðskiptaráðuneytinu skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð tuttugu og þrjú um raunvexti á innlánum í bankakerfinu frá pétri h blöndal tafir hafa orðið á öflun gagna en ráðuneytið mun svara fyrirspurninni eins fljótt og auðið er skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð þrjátíu og fjögur um hagtölur og aðildarviðræður evrópusambandsins frá ragnheiði elínu árnadóttur tafir hafa